Hvala, podpredsednik. Hvala za to stališče, gospod Polnar. Zdaj, kar se tiče prisotnosti poslancev naše poslanske skupine, veste, da je ta mesec, zelo pester, predvsem kar se tiče konstitutivnih sej občinskih svetov. Tudi mene jutri ne bo glasovanju, ker imamo, sejo našega občinskega sveta, kjer imamo proračun. Nekateri kolegi so imeli včeraj, nekateri imajo danes, so bolniške, so stvari, ki so planirane, ki jih pač ne moreš planirati prej, ker ne veš dva tedna, kdaj bo točno kakšna točka prišla na dnevni red. Ampak glede na to, da je danes tudi med drugim pomembna točka na dnevnem redu oziroma glasovanje, vam lahko garantiram, da mislim, da bomo danes prisotni kar vsi. Kar se tiče vašega stališča, glede zakona vam lahko samo rečem, dobrodošel v klubu tistih, ki očitno ničesar ne vemo, ki vlagamo zakone kar tako povprek, ki se ne spoznamo na stvari, ki zlorabljamo gasilci. Pa da vključim eno zadevo, kar je gospa Urh prej rekla, gospod predsednik v tem času sem šel pogledat na spletno stran državnega zbora in ugotovil, da na sami spletni strani državnega zbora piše, da v času, ko poslanci opravljajo funkcijo v vladi, pridejo namesto njih v parlament tako imenovani nadomestni poslanci. Tako da gospa Urh, to ni zraslo na mojem zelniku.